Das tun wir insbesondere mit den drei Vorschlägen CO2 Minderungen in unserer Industrie, jetzt der heutige Vorschlag für die Treibhausgasreduzierung in Verkehr, Gebäuden, Abfall und Landwirtschaft und im dritten Vorschlag der CO2 Aufnahmekapazität unserer Wälder, also der sogenannten LULUCF Sektor. Alle Sektoren hängen mit sogenannten Flexibilitäten eng zusammen und machen nur als Einheit Sinn. Sehr bedeutend ist dabei die Rolle der Land und Forstwirtschaft. Sie ist Teil der Lösung und nicht das Problem. Um das Potenzial der CO2 Minderung ausschöpfen zu können das war 2012 zum Beispiel 9 der Gesamtemissionen aller Sektoren muss der Sektor auch eine Wertschätzung und einen Anreiz bekommen, CO2 Gutschriften zu produzieren und damit mehr Aufnahme als Abgabe zu produzieren. Und er darf eben nicht